Cieszy mnie, że dzisiaj większość z nas tu na sali Parlamentu Europejskiego dostrzega coś takiego jak propaganda rosyjska i jej szkodliwość dla Unii Europejskiej, dla demokracji w ogóle, ale rzeczywiście ciężko byłoby wyjść z tej sali i mówić No, powiedzieliśmy i nic nie możemy, tak jak tu wskazywał nam pan poseł Liberadzki.

Propaganda rosyjska oczywiście to jest wiele, wiele fortepianów, ale wskazywaliśmy tu wszyscy na jeden z nich, a mianowicie Russia Today. Owszem, oni chcą wpłynąć na opinię publiczną w Unii Europejskiej, czy w ogóle szerzej na świecie, ale my też musimy wpływać na ich opinię publiczną.

Mamy doświadczenie, mamy Radio Wolna Europa.